Realizując proeuropejskie aspiracje, większość z państw wchodzących w skład Partnerstwa Wschodniego nieustannie zwiększa swój potencjał gospodarczy, pogłębiając relacje ze Wspólnotą. Umowy stowarzyszeniowe stanowią doskonałą platformę współpracy, obopólnych korzyści oraz gwarancję utrzymania dotychczasowego kierunku polityki. Ukraina, Gruzja, Mołdawia czy Armenia spełniają praktycznie wszystkie wymagania niezbędne do zawarcia porozumień. Tymczasem kremlowskie władze, w obliczu niekwestionowanej utraty wpływów w krajach WNP, podejmują rozliczne agresywne działania nakierowane na zmianę politycznego kursu tychże państw. Dążąc do utworzenia Unii Euroazjatyckiej, Moskwa ucieka się do szantażu, nie stroniąc od działań inspirowanych dyplomacją w sowieckim wydaniu. Rosyjska presja wobec Partnerstwa zasługuje na potępienie. Stosowane środki należy uznać co najmniej za naruszenie standardów dyplomacji. Naciski na Ukrainę i Armenię noszą znamiona kwestionowania ich suwerenności. Domagam się zaostrzenia działań dyplomatycznych względem Rosji oraz...